Señora presidenta, señor comisario, la relación de la Unión Europea con la Comunidad de Países de África, el Caribe y el Pacífico es seguramente la más estratégica, veterana y experimentada de las que mantiene la Unión Europea. Cuatro convenios de Lomé y el Acuerdo de Cotonú del año 2000, revisado en 2005 y 2010, son una experiencia más que suficiente como para aprender y extraer las consecuencias. Quiero poner el acento en el refuerzo de la cooperación política, la capacitación institucional para el refuerzo de los poderes judiciales, la garantía de la separación de poderes y la garantía de los derechos humanos y también de la lucha contra la corrupción y, por supuesto, la dimensión parlamentaria, porque de eso va la Asamblea Parlamentaria Unión Europea y África, Caribe y Pacífico, exactamente para reforzar la dación de cuentas, la rendición de cuentas, y la

Pero quiero también señalar que no es aceptable la vinculación de este refuerzo de la cooperación a la cuestión migratoria, ni muchísimo menos su condicionalidad a la política de retornos.